Señora presidenta, lo que tenemos enfrente, lo que estamos valorando no es solo una reforma constitucional en Turquía es la transformación de la propia identidad del país, de la naturaleza del Estado.

Tenemos que decir claramente al Gobierno turco que este camino, el que está recorriendo, les está alejando del acceso a la Unión Europea. Y que no solo les está alejando, sino que imposibilita el camino que quieren recorrer, porque los estándares democráticos están muy lejos de los que la Unión Europea exige.

si no es a través del proceso de adhesión, a través de otras mesas de diálogo político, y utilizar la gran herramienta que tenemos, que es la renovación de la unión aduanera, para poder hablar políticamente con Turquía y acercarla a nuestros estándares mientras apoyamos a la población turca.